Ik ben blij dat deze klimaatwet ruimte laat voor een heel belangrijk natuurlijk evenement, namelijk dat de landbouw als één van de weinige sectoren ook in staat is om CO2 uit de lucht te binden in de vorm van bodemleven en organische stoffen in de bodem.

Het gaat namelijk de bodemverdichting tegen, het is beter voor de waterhuishouding en het levert ook vruchtbare landbouwgronden op. Ik ben blij dat met deze wetgeving boeren, bosbouwers en tuinders in staat zijn om dit mee te rekenen in hun eigen CO2 emissie, en dat ze dit ook kunnen verkopen en belonen richting andere sectoren.